Preto snahy o zmeny zavedených pravidiel je potrebné posudzovať veľmi citlivo a zamýšľať sa nad tým, aký má byť skutočný cieľ navrhovaných zmien. Aj súčasné pravidlá totiž umožňujú jednotlivým štátom v prípade mimoriadnych situácií na obmedzený čas prijať výnimočné opatrenia a obmedziť voľný pohyb v rámci vnútorného priestoru. Som presvedčený, že len dlhodobým vyhodnotím platných pravidiel môžme získať seriózne námety na vylepšenie systému. Preto som si nie istý, či už pri prvom probléme je potrebné meniť pravidlá doposiaľ fungujúceho mechanizmu.

Možno však, že Komisia po dohode s Radou predsa len nájde nové pravidlo, ktoré súčasný mechanizmu ešte vylepší, ale možno iba otvorí nový okruh nových problémov.